Chiar dacă, din 1993, discutăm de Acordul de la Oslo, chiar dacă declarațiile recente ale quartetului sunt foarte clare, chiar dacă liderii israelieni și palestinieni și mă refer la președintele Peres și la președintele Abbas sunt convinși că viitorul în această zonă aparține celor două state, cred că trebuie să facem mai mult ca membri ai quartetului pentru a clarifica lucrurile și pentru a determina părțile să înceteze cu aceste situații care sunt discutabile, care pot incita la dezacord. Este nevoie, după opinia mea, de un raport al comisiei tehnice înființate conform Acordului de la Oslo și, în cadrul acordului nostru de asociere cu Israelul, va trebui să cerem o concluzie a acestui raport pentru incidentul care a avut loc.